Zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken das ist ja wohl unsere letzte Plenarsitzung, die wir hier zusammen haben für die offene und gute Zusammenarbeit.

Aber herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und alles Gute für Sie weiterhin. Die wundervolle Joni Mitchell hat in einem Song mal formuliert Du weißt nicht, was du hast, bis du es nicht mehr hast.

Nebenbei Es gibt viele schöne Songs von ihr, aber diese Formulierung passt natürlich genau auf diese Tatsache. Du weißt nicht, was du hast, bis du es nicht mehr hast, bis es nicht mehr da ist.

Wir haben doch eine Entwicklung des globalen Handels, seit 1948 hat sich das etwa verfünfunddreißigfacht.